Pane předsedající, já jsem podpořil tuto zprávu, byť byla debatována s jistými emocemi i u nás, v ČR, protože jsem přesvědčený, že zpráva, která povede v konečném důsledku k tomu, že průkazy totožnosti budou více odolné proti padělání, tak to si myslím, že je dobrý signál. Tím, že takto stanovíme minimální standardy bezpečnosti pro průkazy totožnosti Evropanů, že jasně stanovíme, jaké biometrické podmínky mají tyto průkazy splňovat, tak tím si myslím, že pouze posilujeme volný pohyb osob po území EU a zvyšujeme tím bezpečnost toho, že máme na území EU osoby, které nemají padělané